La proposta di direttiva è un importante strumento per la gestione efficace della migrazione legale, impedendo sfruttamento e lavoro nero, ed è utile anche per l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. È importante migliorare le disposizioni relative ai cittadini di paesi terzi, che sono ricercatori, studenti, tirocinanti non retribuiti e volontari, e applicare disposizioni comuni anche ai tirocinanti retribuiti e alle persone collocate alla pari. Al contempo, però, è necessario garantire massima trasparenza e certezza giuridica con limiti al diritto di soggiorno allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa. Non concordo con l'idea di estendere le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare riguardante i ricercatori e gli studenti.